Señora presidenta, creo que el señor Lamberts tiene toda la razón en que este Parlamento tiene que pronunciarse sobre la política de competencia, sobre esa carta y sobre otros debates que hay sobre la revisión de las normas de ayudas de Estado. Pero creo que debe hacerlo a través de los canales oficiales, y exactamente la próxima semana la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios votará el Informe anual sobre la política de competencia y estamos a pocos días de cerrar la negociación para poder votar ese informe el próximo martes —que tendrá que ser a su vez validado en el próximo Pleno—.